hæstvirtur forseti ég er að mæla fyrir þingsályktunartillögu um aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum með mér á þessari þingsályktunartillögu er sú sem hér stendur og kolbrún halldórsdóttir háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir katrín júlíusdóttir guðjón a kristjánsson og magnús stefánsson í tillögunni kemur fram að alþingi álykti að félagsmálaráðherra feli jafnréttisstofu það verkefni að hrinda alltaf aðgerðum í því skyni að efla hlut kvenna í sveitarstjórnum nú er það þannig virðulegur forseti að staða kvenna og karla er að mörgu leyti mjög ósambærileg hér á íslandi og ég vil nefna nokkur dæmi áður en ég fer út í sjálfa tillöguna það er alveg ljóst að það er auðvelt að benda á launamun kynjanna konur eru því miður almennt að meðaltali með l ári laun en karlar á íslandi og þar munar líklega fimmtán til átján prósent og sú staða hefur valdið því að meðal annars á hverju ári og við ákveðin tækifæri fara konur og þær mæta í kröfugerð til að mótmæla þessari stöðu og þær krefjast jafnra launa fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf og karlar sinna

launamunurinn hefur minnkað að einhverju smámarki en alls ekki eins mikið og við gáfu vonast til því miður nú hefur ríkisstjórnin sett á stefnu sína að reyna að minnka launamun kynja þannig að hann minnki um allt að helming ef ég man hvernig þetta er orðað þannig að vonandi sjáum við einhverjar breytingar í þessu af því að það verður að segjast eins og er að það hefur gengið ótrúlega hægt að minnka launamun kynjanna ég vil líka nefna að konur verða verða miklu frekar fyrir barðinu á heimilisofbeldi heldur en karlar á íslandi eins og í öllum öðrum samfélögum það er auðvitað ljótur blettur á okkar samfélagi og það er mál sem við þurfum líka að taka á og laga í þriðja lagi vil ég nefna að konur hafa of lítil áhrif í samfélaginu þær hafa of lítil áhrif í stjórnmálum þær eru of fáar og þær komast yfirleitt ekki jafnhátt og hratt til valda og karlarnir almennt þannig að þær eru of áhrifalausar í stjórnmálunum og þær hafa líka allt of lítil áhrif í atvinnulífinu almennt þær eru ekki nógu sýnilegar í forustu í atvinnulífinu almennt og þær hafa líka mun minni efnahagsleg völd heldur en karlar maður sér það á öllum tölum sem hægt er að vitna í að konur hafa afar lítil efnahagsleg völd miðað við karlana í fjórða lagi langar mig að nefna fjórða valdið það er fjölmiðlana en það er alveg ljóst að fjölmiðlar hafa geysilega mikið vald í nútímasamfélagi og miklu meira vald heldur en menn hafa séð áður fyrr í fjölmiðlunum þannig að fjölmiðlar eru mikilvægt vald fjórða valdið og ég tel að það sé eitt af þeim mikilvægu verkefnum sem bæði okkar í jafnréttisbaráttunni á næstu árum að breyta valdahlutföllum bæði yfir fjölmiðlum og innan þeirra það þarf að koma konum meira til áhrifa inn á fjölmiðlana og maður spyr af hverju er öllum mikilvægustu fjölmiðlum landsins meira eða minna stjórnað af körlum þannig að ég vona að jafnréttissinnar séð hvernig þessi staða er og þeir einhendi sér í að vinna að fullu jafnrétti á fjölmiðlum landsins það mundi flýta mjög fyrir góðum árangri á öðrum sviðum jafnréttisbaráttunnar virðulegi forseti siv klárar ekki hér en varðandi tillöguna vil ég líka nefna að það er núna í ár árið tvö þúsund og sjö þá eru nákvæmlega hundrað ár síðan bríet bjarnhéðinsdóttir ásamt nokkrum öðrum konum stofnaði kvenréttindafélag íslands á heimili sínu að þingholtsstræti átján í reykjavík og það var haldin mikil hátíð af því tilefni fyrr á árinu og núna í síðustu viku eða þar síðustu viku var afhjúpaður minnisvarði um bríeti bjarnhéðinsdóttur og hennar mikla kvenréttindaframlag það var mjög hátíðleg athöfn og skemmtileg saga hvernig það kom allt til það var þannig að það var ganga um kvennaslóðir það er ganga sem er farin árlega þá taka konur sig til og ganga um svokallaðar kvennaslóðir í reykjavík og í einni slíkri göngu kom auður styrkársdóttir forstöðumaður kvennasögusafnsins því á framfæri að það væri ekki til neinn minnisvarði um konu á íslandi og tiltók sérstaklega bríeti bjarnhéðinsdóttur það væri ekki til neinn minnisvarði á sambærilegan hátt og af körlum af konu og þar var bríet nefnd til sögunnar þetta varð til þess að sú er hér stendur og félagsmálaráðherra þess tíma ásamt mér sem þá umhverfisráðherra við fluttum tillögu um þetta í ríkisstjórn hún var samþykkt það er að reisa minnisvarða til að heiðra starf bríetar og sá minnisvarði var afhjúpaður núna um daginn þannig að núna geta konur farið þangað í þingholtsstræti þar sem þessi minnisvarði er sem ólöf nordal listakona gerði og nota þennan minnisvarða til ýmissa samkomuhalda þegar vel liggur á en bríet lagði mjög mikla áherslu á það að konur fengju fullt stjórnmálajafnrétti á við karlmenn fengju kosningarrétt kjörgengi og rétt til embætta og atvinnu með sömu skilyrðum og karlar þetta var á dagskrá kvenréttindafélagsins á sínum tíma og er enn síðan fengu konur kosningarrétt árið nítján hundruð og fimmtán voru þær fjörutíu ára og eldri

en á þessum tíma kom nú strax fram andstaða við það að konur væru í pólitík og það var til dæmis í blaðinu ingólfur frá árinu nítján hundruð og ellefu að þar réðst einn höfundur blaðsins mjög harkalega á þessa hugmynd um að konur ættu að fara í stjórnmál og hann taldi að meiri hluti íslenskra kvenna væri mótfallinn því og réttindin þau voru talin óheillavænleg fyrir giftar konur ógiftar mættu ef til vill fást við pólitík þótt það væri óeðlilegt en þær yrðu þá helst að undirgangast það að gifta sig aldrei þannig að þetta var nú viðhorfið sem var uppi á þessum tíma alveg ótrúlegt að lesa þetta í dag virðulegi forseti en bríet skrifaði nú fyrstu blaðagreinina á opinberum vettvangi sem kona skrifaði og hún hélt líka fyrsta fyrirlesturinn sem kona hélt á íslandi og hann hét fyrirlestur um hagi og réttindi kvenna maður átti að borga fimmtíu aura fyrir að fá að hlusta á hann þannig að sagan er nú skemmtileg þegar maður fer að líta í hana um það hvernig konur voru að berjast fyrir sínum réttindum hér fyrr á síðustu öld en í þeirri tillögu sem við erum að fjalla um hérna þá er mjög mikilvægt að undirstrika það að næstu sveitarstjórnarkosningar verða árið tvö þúsund og tíu það er eftir þrjú ár og það er alveg ljóst að konur eru ekki nógu margar í sveitarstjórnum frekar en hér á alþingi það þarf að bæta hlut þeirra af því það er ekki hægt að tala um þroskalýðræði í nokkru samfélagi fyrr en konur eru svona nokkurn veginn til jafns við karla í stjórnmálunum þar er ég að tala um í hlutfalli sem er yfir fjörutíu prósent þannig að við höfum ekki náð því virðulegi forseti því er eðlilegt að jafnréttisstofu verði falið það verkefni að stýra aðgerðum til þess að ná þessu hlutfalli til þess að reyna að flýta fyrir þessari ótrúlega hægu þróun sem á sér stað ef við skoðum tölur og þær tölur koma fram hér í þingsályktunartillögunni að þá sjáum við að konur í sveitarstjórnum núna eru þrjátíu og fimm komma níu prósent og þeim hefur fjölgað svona hægt og bítandi en gengur þó allt of rólega það sem er líka staðreynd það er að við búum við svokallað glerþak í eiginlega öllum vestrænum ríkjum þá er svokallað glerþak það er þegar konur komast í hlutfallið þrjátíu til þrjátíu og fimm prósent þá er eins og það bara náist ekki að bæta það hlutfall það er eins og það sé eitthvað þak sem við rekum höfuðið uppundir og hlutfallið fer að sveiflast upp og niður þegar þessu hlutfalli er náð þrjátíu til þrjátíu og fimm prósent það er einmitt það sem skyni í alþingiskosningunum við sáum til dæmis árið nítján hundruð níutíu og níu að þá jókst hlutur kvenna á alþingi mjög verulega þá var líka svona verkefni í gangi eins og það verkefni sem hér er verið að leggja til að verði sett af stað það var verkefni sem sú er hér stendur flutti fram sem þingsályktunartillögu á sínum tíma og þótti mjög óvenjulegt að fá hana samþykkta af því að ekki er nú verið að samþykkja hér þingsályktunartillögur frá þingmönnum í löngum bunum en það voru fulltrúar frá öllum flokkum á þeirri tillögu og hún var samþykkt verkefnin fóru af stað það voru miklar auglýsingaherferðir hér til að hafa áhrif bæði á umræðuna í samfélaginu og prófkjör og annað og menn kannski muna eftir þeim myndum sem þá voru sýndar mjög óhefðbundnar myndir af stjórnmálaforingjum í alls konar hlutverkum það voru skemmtilegar blaðaauglýsingar það voru haldin námskeið í ræðumennsku fyrir konur sem höfðu áhuga á að starfa í pólitík það var sendur út sjónvarpsþáttur um þetta efni og það var miklum þrýstingi beitt á flokkana það varð til þess að konum fjölgaði um tíu prósent milli kosninga það hafa konur eins og hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir opinberlega sagt að þetta verkefni varð til þess að hún til dæmis náði mjög góðum árangri í prófkjöri þannig að hún þakkaði verkefninu þann árangur meðal annars taldi að verkefnið hefði skilað henni svona góðri stöðu ég vil síðan nefna það að í kosningunum þar á eftir verkefninu lauk og því var ekki viðhaldið eins og var nú eiginlega ósk mjög margra að hafa þetta stöðugt verkefni en það var nú ekki tekið vel undir það því miður þannig að því lauk í kosningunum þar á eftir það var árið tvö þúsund og þrjú virðulegi forseti þá kom mikið bakslag þá féll prósentan niður í rúmlega þrjátíu prósent sem sagt úr þrjátíu og fimm prósent niður í þrjátíu prósent þannig að það var bakslag upp á fimm prósent þetta er auðvitað eitthvað sem við viljum ári sjá og við viljum ekki sjá þetta eiga sér stað í næstu sveitarstjórnarkosningum þannig tel ég brýnt að við förum út í þetta verkefni ég vil líka virðulegur forseti hér af því maður er nú að tala um lýðræði og það sé mikilvægt fyrir lýðræðið að konur séu í forustu og séu til jafns við karla í stjórnmálum þá vil ég nú benda á virðulegur forseti að það eru tveir karlmenn í salnum og þeir sitja hér báðir fyrir aftan þá er hér stendur hér eru fjölmargar konur í salnum frá flokkunum en ekki einn einasti karlmaður þannig ef karlmenn heyra þetta í kaffistofunni eða í matsalnum þá mega þeir nú alveg hópast hingað og taka þátt í þessari umræðu af því mér er sagt að flokkarnir allir telji að það sé æskilegt að konur

en jæja það er alveg ljóst að þetta bakslag varð til þess að menn fóru að rýna í skýringar og ein af þeim skýringum sem bæði sú er hér stendur og reyndar fleiri stjórnmálamenn hafa gefið og talið að megi sem sagt styðjast við varðandi þessa útkomu það er að þeir flokkar sem buðu upp á fáar konur í alþingiskosningunum tvö þúsund og þrjú þeim var refsað sem sagt konur kusu þá flokka í minni mæli

missti konur út og það átti sér stað í prófkjörum það var sjálfstæðisflokkurinn þær duttu þar í talsverðum mæli út í prófkjörum að þá voru það ungu karlarnir sem náðu góðum árangri í prófkjörunum og ruddu frá konum öflugum konum sem höfðu verið hér í þinginu ruddu þeim frá þannig að þær féllu niður listann það varð til þess ef maður skoðar hlutföllin að stærsti hluti skýringarinnar liggur þarna þetta er eitthvað sem við þurfum að vera vakandi yfir að prófkjörin geta haft svona áhrif þó ég reyndar telji að prófkjör geti líka verið góð fyrir konur en þá sem sagt þarf almenningur virkilega að skynja að nú sé kominn tími á að konur komist í auknum mæli að áhrifum við stjórn landsins eða stjórn sveitarfélaga og komi þá og hópist til að kjósa konur í prófkjörunum en það virðist vera sem að ungu karlmennirnir stæðu þarna að einhverju leyti saman um að það kjósa sig og sína vini sem voru að sækjast eftir áhrifum þarna í þessu prófkjöri fjölmiðlarnir á þessum tíma og svo sem yfirleitt hafa þeir líka endurspeglað svolítið þennan lýðræðishalla það er að fjölmiðlarnir hafa rætt hlutfallslega meira við karla heldur en við konur þeir segja stundum fjölmiðlarnir sér til varnar það er af því að það eru færri konur þannig að það eru færri til að tala við en í þessari kosningabaráttu og í þessari prófkjörsbaráttu það er ekki hægt að segja að þessi afsökun hafi átt við af því það voru konur að gefa kost á sér þannig að þessir svokölluðu kjaftaþættir eða umræðuþættir í til dæmis sjónvarpi eða útvarpi það var alveg hægt að sjá samhengi milli þess að karlarnir þessi ungu sem voru þarna að berjast við konurnar þeir voru mjög oft í þessum þáttum miðað við konurnar og sumir gengu svo langt að kalla niðurstöðuna úr prófkjörunum og svo niðurstöðurnar líka úr kosningunum að kjaftaþættirnir sigruðu það er þeir sem voru þar áberandi að þeir voru svo kosnir að lokum þannig að þetta er eitthvað sem ég tel að stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar þurfi að huga betur að það er meira jafnvægi að þessu leyti en virðulegi forseti ég tel að þessi ályktun hér þingsályktun sé mjög mikilvæg ég veit að hæstvirtur félagsmálaráðherra er ágætur jafnréttissinni og ég vona að þessi tillaga fái hér góða umfjöllun í þinginu og inni í nefnd og verði samþykkt